Das ist ein symptomatischer Fall, und ich hoffe, dass die thailändischen Behörden diese Anschuldigungen sehr bald fallen lassen. Ich möchte auch registrieren, dass es zaghafte Schritte der Normalisierung in Thailand gibt.